Ook mijn dank aan de commissaris en aan de diensten van de Commissie. Zij hebben altijd een open houding tegenover het Parlement ingenomen en ik heb dat zeer gewaardeerd.

De commissaris heeft een aantal heel interessante suggesties gedaan. Het is jammer dat die suggesties aan het einde van de periode komen. Misschien ware het mogelijk geweest ik weet het niet als wij deze drie jaar na zijn aantreden al hadden kunnen bespreken, want er waren een heleboel interessante suggesties bij. Wat mij betreft is de essentie nog steeds en de commissaris heeft het er ook over gehad het gemeenschappelijk beheer. Kunnen wij dat overlaten aan de lidstaten of niet en hoe kunnen wij de lidstaten beter controleren?

Dat is vertaald in het Financieel Reglement. De grote vraag is voor mij altijd geweest is dit voldoende of niet?

Ik dank de commissaris voor de uitvoerige rapportage die hij alsnog heeft gestuurd, maar het is voor mij niet helemaal duidelijk.